Gospođo potpredsjednice, podržavam ciljeve koje promovira ova Direktiva jer držim da je lakši pristup internetskim stranicama tijela javnog sektora naša obaveza kako bi omogućili građanima pravovremene i vjerodostojne informacije o radu institucija. Iako su sve glasniji oni koji govore kako tehnologija mahom služi vladajućim elitama za nadziranje i špijuniranje građana, držim kako informatički napredak ide jako dobro uz demokraciju i treba služiti upravo u suprotne svrhe da građani lakše nadziru institucije i njihov rad. Unija tu ne bi trebala samo savjetovati države članice, već postavljati standarde i predvoditi ovaj proces. S tim u skladu želim ukazati na problem građana Hrvatske, kojima internetske stranice brojnih europskih institucija, prije svega agencija, nisu dostupne na njihovom materinjem hrvatskom jeziku. Ovim putem pozivam sve institucije Unije koje nemaju svoje internetske stranice prevedene na hrvatski da to učine u što kraćem roku kako bismo stali na kraj ovakvoj isključenosti hrvatskih građana koji teško pronalaze načine informiranja o njihovom radu.